Znan rekel pravi: "Nekomu odpad, drugemu zaklad." In prav na ta rek pomisli človek, ko spremlja dogajanje s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami, kajti denar, pravzaprav želja po večjem zaslužku je povzročila te velike probleme v praksi. Nekatere družbe za ravnanje z odpadki in nosilci skupnega načrta za ravnanje z odpadnimi svečami so se namreč odločile, da so za odvoz dotičnih odpadkov premalo zaslužile, zato so se odločili za odločili za svojevrstno izsiljevanje, da bi od države iztržile več denarja. Tako so se odpadki ponekod nakopičili do te mere, da že ogrožajo zdravje in varnost ljudi ter okolja. Državi ni ostalo nič drugega, kot da se odloči za intervencijo. Posledica te odločitve je torej interventni zakon, ki je danes pred nami. Država bo sama poskrbela za odvoz obeh vrst odpadkov, ob tem pa bo za odvoz in obdelavo zahtevala povračilo stroškov družb, ki svojega dela niso opravile tako, kot bi ga morale, in v tem poslanski skupini Desus podpiramo ministra pri njegovih prizadevanjih. Očitno je potrebno uporabiti prisilo, pa čeprav bo morala za odvoz in obdelavo poskrbeti država sama. Ceno odvoza in obdelave za embalažo znaša do sto dvajset evrov na tono, za sveče pa do dvesto evrov na tono, kar ustreza povprečni ceni v že podpisanih pogodbah med državo in izvajalci. Poslanski skupini Desus tudi v tej točki podpiramo ministrov predlog. Kot nas je na seji matičnega delovnega telesa seznanil minister, je ministrstvo pristopilo k reševanju težave nakopičenih odpadkov v treh korakih. Spremenjena je že bila tako imenovana Uredba o ravnanju z odpadki, sedaj se lotevamo sprejema interventnega zakona, sledila pa bo prenovitev sistema ravnanja z odpadki oziroma njegova ponovna vzpostavitev. Pričakujemo tudi celotno prenovo Zakona o varstvu okolja. Poslanski skupini Desus se nam zdi smiselna ministrova napoved, da bodo s prvim junijem dva tisoč devetnajst morala podjetja začeti prevzemati vso embalažo, ki je na trgu, ne le tiste, ki jo dajo na trgu poizvajalci, ki je proizvedejo več kot petnajst ton na leto. Ker se poslanci poslanske poslanci poslanske skupine Desus strinjamo, da je potrebna interventna rešitev, bomo predlog zakona soglasno podprli.